hlustaði á ræðu hans sem talsmanns sjálfstæðisflokksins hérna og ég dró þá ályktun af ræðunni að honum fyndist sem sjálfstæðisflokkurinn hefði ekkert gert og það hefði ekkert hent hann sem hægt væri að segja að ætti þátt í þessu mér er síðan mikil sæmd

séu bestu bækurnar og fullar af mestum sannleik en spurning mín laut að einkavæðingunni og hún var ekki að ástæðulausu ég tel að einkavæðingin sem ég á sínum tíma í prinsippinu studdi en greiddi ekki atkvæði með ég tel að hún hafi átt verulegan þátt í þessu menn muna það þegar ráðist var í einkavæðinguna að þá var hér mikill samhljómur í þinginu um að það væri í lagi að einkavæða bankana ef það væri gert með dreifðri eignaraðild hugsanlega þeir sem nú eru í en voru ekki þeirrar skoðunar en að öðru leyti var samhljómur í þinginu um það við hurfum frá stuðningi við það vegna þess að á síðustu metrunum skipti sjálfstæðisflokkurinn um stefnu hann hætti við dreifða eignaraðild og menn vita hvaða stefna var tekin tvær stórar blokkir fengu bankana og ég tel að það hafi verið mistökin spurning mín til háttvirts þingmanns er þá þessi er háttvirtur þingmaður sammála því sem formaður sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson sagði í beinni útsendingu hérna í þinginu í gær að það hefðu verið mistök af sjálfstæðisflokknum að hverfa frá stefnunni um dreifðu eignaraðildina og er háttvirtur þingmaður sammála mér um að þessi mistök sem